Signor Commissario, lei ha esordito dicendo che il problema di questa relazione sarebbe un difetto di comunicazione. Se così fosse, saremmo tutti degli imbecilli saremmo degli imbecilli tutti noi deputati che siamo intervenuti nel dibattito, tutti assolutamente preoccupati per la portata della relazione e per la sua incapacità di affrontare in maniera adeguata alcune problematiche sarebbero imbecilli tutti i gruppi politici che hanno condiviso questa proposta di rigetto e oggi la richiesta di ritiro della proposta da parte della Commissione sarebbero imbecilli tutti i componenti della commissione agricoltura che, ad eccezione di due che non sarebbero imbecilli, hanno votato per l'emendamento di rigetto sarebbero imbecilli i cittadini europei che si sono molto preoccupati della portata della proposta di regolamento. Allora probabilmente non è solo un difetto di comunicazione, il problema probabilmente, perché se così fosse saremmo tutti degli imbecilli, tranne lei ovviamente Commissario. Siccome io non mi ritengo un imbecille, ritengo che questo Parlamento non sia fatto da imbecilli, le chiedo semplicemente di valutare l'esito del dibattito. Lei ha detto che ci vuole più tempo e più momenti di confronto. Un momento di confronto oggi lo ha avuto e ha registrato un parere sostanzialmente unanime da parte del Parlamento che le dice ritiri la proposta, anche perché lo hanno detto alcuni colleghi e lo ripeto io, al netto delle singole questioni c'è anche una dinamica legata alla tempistica, alle elezioni imminenti, alla scadenza della legislatura che non ha permesso e che non permette con serenità di affrontare la questione. Siccome Commissario, io so che lei è persona che rispetta questo Parlamento e so che lei non ritiene che noi si sia tutti degli imbecilli, le chiedo di prendere atto di una volontà mai così unanime, come su questo argomento in commissione e di ritirare la proposta. Svolgerebbe dignitosamente il suo ruolo e dimostrerebbe il rispetto che ha per questo Parlamento, se lo facesse.